frú forseti háttvirtur þingmaður hefur ugglaust verið að leggja drög að þessari miklu samstöðu með ummælum sínum hér um stjórnarandstöðuna áðan háttvirtur þingmaður varar við því að ríkið vaði út í ótímabærar taugaveiklunaraðgerðir eða framkvæmdir því það geti drepið niður frumkvæði og kraft einkaframtaksins þá má spyrja hvað hefur einkaframtakið á íslandi verið að fjárfesta undanfarin ár er ekki meðal annars vandinn sá að fjárfestingar íslendinga á íslandi hafa verið hverfandi undanfarin ár og þessu hafa menn mætt og vilja áfram mæta með því að halda uppi fjárfestingarstigi í hagkerfinu með risainnspýtingum erlendra aðila í formi stóriðjuframkvæmda er þetta falleg framtíðarsýn er ekki betra að skapa hér forsendur og aðstæður sem gera íslendingum kleift að fjárfesta á íslandi svona til tilbreytingar og ætli það sé nú ekki viðráðanlegra og jafnara að gera það þannig aðgerðarleysiskenningin það er greinilegt að þetta kemur mjög við og er sárt en það eru nú ekki bara stjórnarandstæðingar sem hafa talað um þá hluti hæstvirtur forsætisráðherra sjálfur gekkst við henni fimmta ágúst síðastliðinn og sagði að hún væri að skila árangri hann með leyfi forseta það er forsætisráðherra sagði að það sem ýmsir hafi kallað aðgerðarleysi hefði haft jákvæð áhrif þetta kalla ég aðgerðaleysiskenninguna í hagstjórn og vitna í forsætisráðherra sjálfan að ég blási á allar hugmyndir bæði um framleiðslu og verðmætasköpun yfir höfuð er þetta nú ekki einum of ódýrt háttvirtur þingmaður þó að ég skrifi ekki upp á það að allsherjarlausn á öllum vanda sé frekari álvæðing íslensks efnahagslífs en vilji leggja þess í stað áherslu á fjölbreytni á nýsköpun í okkar tillögum er til dæmis einmitt það að leggja núna áherslu á fjárfestingar í innviðum samfélagsins og leggja grunn að nýsköpunar og uppbyggingarskrefi á fjölbreyttum forsendum auðvitað til þess að hér sé verðmætasköpun en það er hægt að gera fleira háttvirtur þingmaður en bara að falbjóða íslenska náttúru og íslenskar orkulindir á útsöluverði handa erlendum stórfyrirtækjum til að framleiða ál bræða ál það eru fleiri möguleikar í stöðunni háttvirtur þingmaður